að tala tæpitungulaust um það hvernig atburðir síðustu ára hafa þróast og hafði allt sviðið undir í þeim efnum mér til mikilla vonbrigða horfir hæstvirts utanríkisráðherra einungis á árin tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö í sínum andsvörum hér ég vil minna á það að það eru þrjár ríkisstjórnir sem hafa starfað frá því að framsóknarflokkurinn var í ríkisstjórn og hæstvirtur utanríkisráðherra hefur setið í þeim öllum það er mikilvægt að allir horfi í eigin barm í þessum málum og ég vil benda hæstvirtum ráðherra á það að við vitum ekkert hverjir eiga bankana í dag við vitum ekkert hvort þeir eru í dreifðri eignaraðild og við vitum ekki hvort þeir jafnvel sem stóðu og stuðluðu að hruninu hvort þeir eigi einfaldlega bankana það er náttúrlega þetta þessi skortur á upplýsingum sem náttúrlega skekur samfélagið og skapar tortryggni í samfélaginu við eigum að leggjast öll á eitt að komast að því hverjir eiga þessa stóru banka í dag það er hluti af því uppgjöri og þeirri framtíðarsýn sem við þurfum að stuðla að hér á vettvangi þingsins ég hvet alla sem hlut eiga að máli og ef hæstvirtur utanríkisráðherra hefur ekki tekið eftir því í minni ræðu að ég minntist aldrei á það að eitthvað væri einhverjum sérstökum að kenna ef við viljum hafa orðræðuna með þeim hætti að ég fari að kenna samfylkingunni og sjálfstæðisflokknum um einhverja ákveðna hluti og samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn fara að kenna framsóknarflokknum um ákveðna hluti komumst við einfaldlega ekkert langt í þessari umræðu og við festumst í einhverjum stríðsgröfum ég er að reyna að gera hérna heiðarlega tilraun til þess að við náum saman hér á vettvangi þingsins um að vinna úr þessum viðamiklu gögnum sem blasa við okkur og við náum saman um einhverja sameiginlega framtíðarsýn hvernig við ætlum að byggja þetta land til framtíðar því að við þurfum öll á því að halda í dag að það sé til einhver framtíðarsýn að við sjáum hvert við stefnum og að það sé ljós handan við hornið